Pan prezydent odwiedza Parlament Europejski nie po raz pierwszy.

Dzień dzisiejszy jest szczególny akurat dzisiaj, 23 listopada, mija siedem lat od czasu rewolucji róż bezkrwawego przełomu, po którym sytuacja nie tylko w Gruzji, ale w całym regionie Południowego Kaukazu uległa zmianie. Panie Prezydencie, Unia Europejska już od blisko sześćdziesięciu lat idzie w kierunku, który teraz również wybrała Gruzja trwałego pokoju, dobrobytu, niezagrożonej wolności. Pan prezydent Saakaszwili odebrał wykształcenie najpierw w Kijowie, potem studiował na uniwersytetach europejskich i amerykańskich i był także związany ze Strasburgiem, tutaj studiował, odebrał honory i także tutaj, o ile wiem, poznał swoją

Chciałem przypomnieć, że w maju tego roku przyjęliśmy rezolucję wzywającą Rosję do respektowania warunków zawieszenia broni i wycofania swoich oddziałów z terytorium Gruzji. Pan prezydent mówił cztery lata temu na tej sali, że Gruzini nie tylko są jednym z najstarszych narodów europejskich, ale także są żywo zainteresowani integracją europejską.

Wierzę, że dziś entuzjazm ten nie jest mniejszy niż cztery lata temu my tutaj w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej przywiązujemy ogromną wagę do demokratyzacji. Standardy demokratyzacji i demokracji są bardzo wysokie, standardy wolnego rynku są także wysokie prawa człowieka, rządy prawa, wolność mediów to wszystko wymaga reform, reformy systemu konstytucyjnego, prawa wyborczego, systemu sprawiedliwości. Rozmawiałem przed chwilą o tych sprawach z panem prezydentem Gruzji i zgodziliśmy się, że nie jest to proces łatwy, ale konieczny, jeśli mamy być do siebie podobni i łatwiej ze sobą współpracować. Cieszę się także, że Gruzja szybko pokonała kryzys gospodarczy. Miała w tym udział także Unia Europejska, wyciągnęliśmy pomocną dłoń. Dzisiaj Gruzja jest znowu na etapie szybkiego rozwoju gospodarczego. Nam w Unii Europejskiej zależy na tym, żeby Gruzja była stabilna, żeby się dobrze rozwijała, ale zależy nam także na całym regionie Południowego Kaukazu. Gruzja może być doskonałym modelem przejścia do systemu demokratycznego, wolnorynkowego, pełnej ochrony praw człowieka i działania państwa prawa. Dlatego jest tak ważne, co dzisiaj pan prezydent ma nam do zaproponowania, do powiedzenia. Cieszymy się, że jest Pan wśród nas i prosimy Pana o zabranie głosu. Bardzo prosimy, Panie Prezydencie.